Trebuie să apreciez faptul că anul 2009, care este anul creativității și inovării, este un an în care, dacă se semnează acest acord aflat deocamdată la nivel de voluntariat între producătorii de terminale de telefonie mobilă, se

Cred că, înainte de toate, este nevoie să avem un standard tehnic comun, cred că este important ca institutele europene care se ocupă cu standardizarea să fie și ele implicate, astfel încât într adevăr cercetarea să poată fi aplicată la nivelul

Cred de asemenea că este importantă o campanie de informare a consumatorilor, pentru că nu este suficient doar să avem această etichetare a telefoanelor mobile privind eficiența lor energetică, ci eu cred că este important să fie lansată o campanie de informare a clienților cu privire la tipul de încărcătoare pentru telefoanele mobile. Anul 2012 nu este departe. Cred că, dacă producătorii într adevăr investesc în acest nou tip de încărcător unic, este timp suficient pentru a fi respectat termenul 2012. Doresc însă să menționez faptul că cercetarea totuși a făcut ca pe piață deja să apară unele aplicații și anume, există încărcătoare care prin proximitate permit încărcarea a două sau trei terminale. Chiar dacă sunt terminale de diferite tipuri, de diferite mărci, se poate realiza încărcarea acestora în mod simultan. Iată deci că trebuie să investim mai mult în cercetare, cred că mai ales în cercetarea dedicată sectorului comunicațiilor și tehnologiei informației trebuie să se investească mai mult.

în Programul cadru 7 pentru cercetare avem sume importante alocate, dar iată că, pentru un domeniu destul de îngust, și anume încărcătoarele pentru telefoanele mobile, nu s a făcut suficient, și de aceea acest protocol între producători cred că este un pas înainte, dar el trebuie însoțit de niște standarde comune.